Kolega Picula, jezgrovito ste opisali situaciju u Hong Kongu i malo ste dali taj povijesni osvrt, kako je išla integracija Hong Konga u Kinu, ali s obzirom da cijelo pitanje vladavine prava i važnost Kine kao trgovinskog, političkog i svakog drugog partnera Europske unije, s obzirom na sve veće kineske investicije na području Europske unije pa i Republike Hrvatske, kako vidite, ako možete ukratko reći, odnose između Europske unije i Kine u budućnosti s obzirom na sve ove probleme koje ste sami spomenuli?